Signor Presidente, onorevoli colleghi, contrariamente alle indicazioni del mio gruppo politico, ho votato a favore dell'obiezione presentata alla commissione ENVI relativa ai cosiddetti salutistici, poiché ritengo che la proposta della Commissione europea non rispetti in pieno quanto contenuto nel regolamento quadro 1924 del 2006 sull'uso di indicazioni nutrizionali per i prodotti alimentari. Detto regolamento infatti, per l'autorizzazione all'utilizzo di un determinato claim stabilisce la necessità di un'evidenza scientifica causa effetto e non invece l'obbligo normativo di rispettare determinate condizioni d'uso. In base alla legislazione attualmente in vigore quindi ciò che conta non è la quantità di zucchero contenuto in un singolo alimento bensì la quantità di zucchero complessiva assunta dagli individui su base giornaliera.